Magyarországon, az én országomban a foglalkoztatottak közel 70 a ebben a szektorban dolgozik, ezért is üdvözlöm, hogy a korábbi programok folytatásaként, de most speciálisan csak a kis és középvállalkozások támogatására, az Európai Parlament kezdeményezésére létrejön kétmilliárd euró összeggel a COSME program.

Magyarország, a magyar kormány kiváló példát mutat Európának, hiszen az elmúlt időszakban könnyítette a vállalkozások adminisztrációs terheit, 10 ra csökkentette a társasági nyereségadót, és egy olyan 2,5 os forinthitelt indít a vállalkozások számára közel 7 milliárd euró összegben, amelyből beruházásokat tudnak finanszírozni, illetve a korábbi kedvezőtlen hiteleiket tudják kiváltani. Tehát azt gondolom, hogy a nemzeti tagállamoknak is ki kell venniük részüket ebből a programból, akkor lehet sikeres majd az Unió által indított COSME program is.